Am votat pentru acest raport deoarece blocajul politic prelungit a afectat progresele Bosniei Herțegovina, precum și parcursul său european. Îmi exprim speranța că formarea guvernului va permite continuarea reformelor necesare pentru consolidarea democrației, a statului de drept și pentru dezvoltarea economică. Atmosfera pozitivă internă oferă ocazia acestei țări să avanseze în relația cu UE.

Uniunii îi revine un rol important în acest scop să identifice modalități pentru a încuraja evoluțiile pozitive. În același timp însă, trebuie să evite luările de poziție care ar putea produce tensiuni interne în această țară. Salut progresele înregistrate de Sarajevo pentru ameliorarea situației romilor, însă ele trebuie continuate. Reamintesc importanța implementării depline a strategiei în domeniul minelor, subiect pentru care am depus un amendament, pentru a asigura securitatea deplină a tuturor cetățenilor.